Monsieur le Président, au delà de tous les beaux discours qu'on entend ici, il y a une double tache noire sur le fronton de notre Union européenne.

Je crois plutôt que c'est la marque de l'échec de cette Europe ultralibérale, et l'austérité va encore l'aggraver. Ensuite, il y a l'imminence d'une catastrophe alimentaire, parce qu'on s'apprête à supprimer l'aide alimentaire à ces mêmes pauvres alors qu'il faudrait l'augmenter.

Certes, il y a moins d'interventions agricoles, comme cela a été dit, mais il y a toujours des subventions aux exportations, Monsieur le Commissaire.

D'autre part, on peut aussi ouvrir un chapitre nouveau Cohésion sociale pour l'aide aux plus démunis.